Pozitívne však je, že lobisti majú teraz vyššiu motiváciu zapísať sa do registra, lebo inak sa nedostanú do Európskeho parlamentu. Zlepšuje sa tiež prístup k údajom o lobistoch vrátane ich mien a tiež treba oceniť, že lobisti, ktorí nebudú dodržiavať pravidlá, budú čeliť rôznym sankciám, napríklad môžu byť vylúčení z registra, čím sa dostanú na čiernu listinu. Otázkou je, či sú tieto opatrenia dostatočné. Napríklad neviem sa stotožniť s tým, že registrácia je de facto povinná, keďže prístup do Parlamentu majú len registrovaní lobisti. Kvôli zvýšeniu transparentnosti je nevyhnutné, aby registrácia bola naozaj aj de jure povinná a ja dúfam, že dokonca tohto volebného obdobia sa nám to podarí. Treba tiež vylepšiť pravidlá ohľadom podávania správ lobistických firiem o výdavkoch, ktoré vynaložili na lobingové aktivity. Súčasná úprava totiž umožňuje lobistom reportovať omnoho menej než reálne vynaložili. Rovnako dôležitá je transparentnosť ohľadom finančných zdrojov, z ktorých lobistické a konzultačné spoločnosti čerpajú svoje príjmy. Záverom by som chcela dodať, že by som veľmi ocenila, keby kolegovia tému transparency register nezamieňali s témou code of conduct, pretože je to celkom iná téma. Kolegovia europoslanci, ktorí sa stali akousi obeťou aj keď vlastným pričinením vymyslenej lobistickej agentúry, by nemali byť akousi motiváciou pri tvorení pravidiel transparency register.